U dijelu Europe to još uvijek nije tako unatoč tome što postoji dobar zakonski okvir i sva sila birokracije koja ga stalno nadopunjava i provodi.

Vrlo jednostavno administrativna tijela nisu jamstvo poštivanja radničkih prava ni osiguravanja dobrih radnih uvjeta. Rekla bih da je upravo suprotno što je više zakona i birokracije, to je lošija zaštita radnika u praksi. Ne mogu podržati osnivanje Europskog nadzornog tijela za rad jer bi to značilo povećanje birokracije i novu borbu za nadležnosti s ionako neučinkovitim nacionalnim tijelima.